Hvala za besedo, podpredsednik, lep pozdrav gostom iz ministrstva, spoštovani poslanki, poslanci in poslanke, na mizi imamo torej predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju. V veri, da bodo rešili težave mladih, mladih družin in vseh iskalcev prve bivalne nepremičnine, je predlog vložila poslanska skupina Levica, moram reči, spoštujem, kako naj rečem, trud za to da se reši problem prve bivalne nepremičnine za mlade, predlog je pa popolni polom, in bo, če bo sprejet, bistveno poslabšal situacijo na najemniškem trgu tako za najemodajalce še bolj pa za najemnike, ti so dejansko hote ali nehote v podrejenem položaju kot stranka v tej obligaciji, njihov največji problem so predrage nepremičnine, predrage najemnine in nenazadnje drastično pomanjkanje najemnih stanovanj, tega se zavedam tudi sam in se zavedamo, se zavedamo tudi poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in tudi jaz bi želel pomagati vsem, ki nimajo kam, ampak na drugačen način bo treba pristopiti, ne morem verjeti, kako naj neki teoretični zasnovi brez enega samega dobrega vpogleda v praktični del problema, ki se dejansko dogaja na terenu na nepremičninskem, torej na najemniškem delu trga nepremičnin, in s kakšno lahkoto se nekateri lotevajo poslabšanja življenja ljudi in omejujejo svobodno gospodarsko pobudo, sedaj se bom pa dotaknil tistih pomislekov, ki so tukaj bili, zelo žalostno je, da upate naprej povedati: "Bom glasoval za, imam pa takšne in takšne pomisleke, ki so da posegamo svobodno gospodarsko pobudo." V tržnem gospodarstvu v demokraciji in tam, kjer želimo, da bi v državno blagajno priteklo čim več denarja, dejansko vlečemo ročno in bremzamo ta denar, da bi pritekel noter, to se pravi, imamo, mora nas mučno skrbeti tudi tu, da podporo takšnim, bom rekel, nesmislom, da je ministrstvo za okolje, ker ne razumem, kakšna stroka je v tem resorju, ki daje dejansko podporo vzpodbujati, da bo v državni proračun manj plačanega davka s strani oddaje stanovanj in iz strani gospodarskih družb, ki opravljajo nepremičninsko posredovanje, mislim, da večini v, kot sem že rekel, eni demokraciji mora biti to jasno tukaj noter v državnem zboru, vsaj polovici ni, ampak morda pa je res, da pač nekateri ne upajo, zaradi tega ker so zadaj neki drugi dogovori, je bilo pač, bom rekel eni od poslanskih skupin tole obljubljeno, zdaj, če, če rečem, to je potem močno kazanje moči, če ne boste, bomo mi to, mogoče ne bo prišlo v soboto do tistega sestanka, ki bi ga morali imeti, če se seveda, ne bomo danes strinjali s poslansko skupino Levica, če se dotaknem prodaje pa posredovanja pa najema, ker ga zelo dobro poznam, postopek prodaje, pri katerem Levica kot predlagatelj dejansko trdi, da so provizije previsoke ter da se skoraj brez izjeme stroški provizije za posredovanje delijo v razmerju petdeset petdeset, to ne drži, na kompletnem slovenskem trgu bolj kot ne, v koprskem delu in ljubljanskem delu mogoče še malo, v, kaj ni že na Gorenjski drugače, pa se običajno pogodba vedno sklepa predvsem pri prodaji s, pogodba o posredovanju, govorim, se vedno sklepa z naročnikom, torej prodajalcem, in ta tudi plača, razen če se prodajalec in, agencija dogovorita, da želita, da bo plačal še del stroškov, posredovanja, potem kupec in to seveda takrat, ko pride do predpogodbe, mora biti zapisano na tisti dan, da se kupec s tem strinja, ker če se kupec ne strinja, agencija ne more zaračunati ničesar, če ni neke osnove nekega pisnega dokumenta, potem nepremičninska družba ne more izstavljati računa in potem, če se dotaknem oglasov, da je pač, problem, da, ni bilo pogodbe o posredovanju, je pa se zaračunala nekemu kupcu ali pa najemniku neka provizija, gre dejansko za to, da takrat ko greste na tale oglas, ki sem ga jaz tukaj gor odprl, imate spodaj zapisano najemodajalec ali prodajalec zahtevata, da del stroškov plača kupec ali najemnik, in v tem primeru lahko brez problema kupec naredi obvoz in reče: "Hvala lepa za sodelovanje, iščem samo pri privat, se pravi pri lastnikih nepremičnin pri zasebnikih, nočem, da agencija, da, da delam prek agencije." Isto pri najemu, spodaj more biti navedeno, eno najemnino plača najemodajalec, eno najemnino najemodajalec zahteva, da plača najemnik, in v tem primeru je vse jasno in spet stranka kot, bom rekel, iskalec nepremičnine naredi obvoz in reče: "Nočem ničesar imeti z nobeno agencijo in ne bom plačal ničesar." V kolikor pa pride stranka na ogled nepremičnine, torej najemnik pride na ogled enega stanovanja, katerega bi želel vzeti najem, našel pa ga ja preko ene nepremičninske agencije in potem dejansko se tam zgodi naslednje. Najemodajalec reče: "Jaz ne mislim plačati celotne posredniške provizije, pol boš plačal ti." Če najemnik kot šibka stranka reče: "Nočem potem pač tega stanovanja." Ne dobi, tako da verjamem, da dosedanja regulacija pa usposobljenost nepremičninskih agencij pa nepremičninskih agentov je potrebna, da se zavaruje, najemnike, ampak še enkrat s tem da zdaj zaostrimo pogoje pa dejansko omejujemo njihove provizije pri posredovanju na nekih sto evrov, vam bom rekel, ker če nekaj oddaš za tristo evrov, kot se na Štajerskem oddaja stanovanje, potem dejansko pride do tega, da, agent ne bo zaslužil več kot sto evrov in za sto evrov ne bo šel desetkrat na oglede stanovanja, medtem ko ima velike probleme, ker so še notri stari najemniki, in zaradi tega je to popoln, popoln nesmisel in zaostrovanje bo prineslo to, da bomo imeli več pogodb oziroma ne bodo se spisale pogodbe, ker vedno, ko je zraven agencija, posrednik, pride do nekega, kako naj rečem, sosledja dogodkov, se pravi, podpiše se, najprej, predpogodba, potem se podpiše, morda najemniška ali pa se dejansko posreduje obema neki osnutek, oba ga pogledata, zraven je običajno bil strokovnjak, to pomeni univerzitetni diplomirani pravnik, ki bo spisal najemno pogodbo, in še ta univerzitetni diplomiran pravnik običajno ima licenco nepremičninskega posrednika in oni lahko vse pasti, ki jih najemodajalec nastavlja najemniku, umakne in opozarja na to najemnika, in sedaj ko se mi nekaj pogovarjamo, bom rekel, o tem, da mogoče bomo prihranili, pa bo agencija ostala brez provizije, ona dva gresta spisat to, najemno pogodbo sama ali jo od nekje prekopirata, najemodajalec še noter doda neke hakeljce, dejansko ste s tem naredili škodo stranki, tem mladim, ki so sami sebe, bom rekel, namučili, ker jih bo potem ta najemodajalec lovil za neke muhe svoje neumnosti in tako naprej, tako da mislim, ne, da nismo na pravi poti in še enkrat, pač če, se dotaknem da je, ne vem, tale, najemnina ali pa provizija v višini ene, najemnine za enega in drugega običajno dogovor na samem ogledu in potem se onadva, če se oba s tem strinjata, pride lahko do računa, če ne ne, še vedno pravim svobodna gospodarska pobuda, in pri teh, vsiljenih plačilih, ne, pri stroških je isto tako, vsaka agencija ima en cenik in po tem ceniku dodatnih storitev takrat, ko stopite kot naročnik v agencijo, jo morate videti na zidu gor in potem pogledate tam, kaj kaj stane, in običajno je to, da če ti nekdo spiše, univerzitetni pravnik ti spiše pogodbo o najemu ali pogodbo o prodaji, ja, logično, da bo to zaračunal, tako kot vi vsi, ki tukaj sedite svojo storitev, svoje delo zaračunate, in nič drugega ni kot to, da je se navedeno takrat, aha, to sem naročil, to nisem, to sem naročil, to nisem, kaj še želite, ja želim še, če bi mi pregledali zemljiško knjigo, če bi mi povedali, kako je gradbenim, z energetsko izkaznico, in dejansko ta, pravna služba v teh agencijah ščiti najemnika, zdaj ko pa ne bo več, kaj je že toliko, oddaje preko agencij, pa bodo najemniki definitivno na slabšem, tako da če sem odkrit, gospodarska zbornica je proti, slovensko nepremičninsko združenje je proti, po moje so najemodajalci proti, davkoplačevalci vsi mi bi morali torej biti proti in jaz sem proti, hvala. Hvala lepa, ker vidim da je še ...